Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, permettez moi tout d'abord de regretter depuis hier l'absence du Conseil alors que le Conseil a été, sur tous les dossiers qui nous intéressent depuis hier, les dossiers LIBE, assez présent dans les négociations.

Le texte qui nous est présenté aujourd'hui est un texte extrêmement important et je renouvelle mes félicitations. Nous attendons avec impatience, Madame la Commissaire, le paquet victimes que vous nous présenterez l'année prochaine et qui complétera le texte que nous voterons demain.